Příští rok je pro fungování Evropské unie přelomový. Dochází v něm k ukončení stávajícího finančního rámce a měl by začít fungovat nový víceletý finanční rámec. Během příštího roku se také konají evropské volby, následně bude ustanovena nová Evropská komise. Nesmíme také zapomenout na členství Chorvatska v Evropské unii po celý příští rok. To vše se promítne do přípravy rozpočtu Unie na rok 2014 i do kapitoly týkající se samotného Parlamentu, kterou projednáváme. Vzhledem k hospodářské situaci, která je nepříznivá v celé EU, musíme šetřit. Nic jiného není ani možné a ani obhajitelné před voliči. Některé položky ve výdajích bychom proto měli omezit nebo úplně zrušit.